Je peux comprendre que le Parlement soit exigeant sur la bonne mise en œuvre de cette directive qui a été adoptée il y a un peu plus de quatre ans. Evelyne Gebhardt parlait de longues discussions, ici même. Il y en a eu avant, il y en a eu en dehors aussi du Parlement. J'ai quelques souvenirs des débats passionnés sur ce sujet, souvent intéressants, quelquefois un peu irrationnels, et je n'oublie pas, Madame Gebhardt, le rôle primordial qui a été celui du Parlement, sous votre impulsion, sous l'impulsion du président Malcolm Harbour également, pour améliorer la proposition initiale de la Commission et sortir de l'impasse dans laquelle on se trouvait à l'époque, tout en préservant l'économie générale de cette directive qui a comme volonté, et c'est clairement au cœur des enjeux du marché unique, de développer la croissance et l'emploi puisqu'il est clair aujourd'hui, Mesdames et Messieurs les députés, que neuf emplois nouveaux sur dix qui sont créés dans l'économie européenne le sont dans l'économie des

Mais les services sont un vivier de croissance et d'emploi. Avec le nouveau rapport de Mme Gebhardt, le Parlement confirme encore une fois son engagement sur ce dossier, et Mme Gebhardt elle même prouve qu'elle a de la suite dans les idées, si je puis dire. J'en suis personnellement heureux cette fois ci sur le suivi de la transposition et sur la bonne mise en œuvre de cette directive, qui est une condition primordiale pour concrétiser le marché intérieur des services. Au moment où je vous parle, quatre ans après l'adoption de cette directive, elle a déjà porté des succès tangibles.

Quelquefois, ce sont des textes globaux ou cadres qui introduisent eux mêmes, à l'intérieur de chaque pays, voire dans chaque région, des modifications sectorielles. En fait, plusieurs milliers de changements de législation nationale voire régionale ont déjà été engagés sous l'impulsion de cette directive.

Je suis absolument d'accord avec l'approche ambitieuse du Parlement pour que ces guichets deviennent très vite de véritables portails administratifs permettant aux entreprises de faire toutes leurs démarches en ligne, y compris, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, au delà du seul champ

Dans cette perspective, nous travaillons avec les États membres sur l'interopérabilité transfrontalière des signatures électroniques. J'aurai d'ailleurs, probablement avant la fin de cette année, un texte à vous soumettre sur la signature électronique et sur l'interopérabilité transfrontalière des identités et des documents électroniques. Je partage également votre point de vue sur l'importance d'offrir des guichets uniques qui soient véritablement multilingues, une clé pour leur valeur ajoutée, afin qu'on puisse s'adresser à eux dans sa propre langue et recevoir, y compris par delà les frontières, une réponse dans sa propre langue, et ainsi développer l'appropriation de cet outil que sont les guichets uniques, notamment pour les petites et moyennes entreprises.

Je me préoccupe personnellement, au sein du collège, avec mes collègues chargés de ces différents programmes, parce qu'ils sont répartis entre plusieurs directions générales, d'intensifier la recherche et le développement des programmes électroniques pour avoir le plus vite possible pour le brevet, et pour d'autres usages, comme les guichets uniques, ou comme

Cela sera un changement considérable pour nous tous, ici, qui devons travailler dans plus de vingt trois langues, que de pouvoir avoir une qualité de traduction impeccable grâce à ces programmes informatiques et électroniques. Je partage également l'opinion du Parlement sur la nécessité de former les fonctionnaires nationaux pour leur donner, quand ils ne l'ont pas déjà, une véritable culture de coopération administrative.

Donc, vous pouvez compter sur moi, je vais même travailler spécifiquement sur ces trois outils pour leur donner les moyens, notamment de traduction mais pas seulement, et vérifier comment ils se mettent en place dans chacun des pays.